Señor presidente, en nombre del Grupo socialdemócrata queríamos agradecer a la Comisión Europea, y en particular al equipo del señor Barnier, su esfuerzo en la elaboración de las directrices para la negociación del futuro marco de relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Con la resolución que este Parlamento se dispone a aprobar, juntos lanzamos un mensaje firme la ambición de la futura relación dependerá de la voluntad del Gobierno británico de aceptar la conformidad con las normas comunitarias en materia social, laboral, fiscal y medioambiental. El pasado 1 de febrero el Reino Unido se convirtió formalmente en un país tercero y perdió todos sus derechos políticos. Pero en todo lo demás nada cambiará hasta que termine este periodo transitorio. Tenemos once meses para negociar un complejo acuerdo que defina nuestras relaciones futuras. En la construcción de esta nueva asociación debemos asumir que nada será tan próspero como los derechos y los beneficios de la pertenencia a la Unión Europea. El Grupo socialdemócrata se ha comprometido a alcanzar un acuerdo integral con el Reino Unido. Sin embargo, cuantas más barreras levante el Gobierno británico, más difícil será lograr un acuerdo ambicioso. Por el contrario, si el Reino Unido tiene la voluntad de mantenerse en un terreno de juego equilibrado como un competidor leal, estaremos en condiciones de ofrecer una asociación que garantice la prosperidad de los ciudadanos y ciudadanas de ambos lados del Canal de la Mancha. Y, para garantizar esta prosperidad, estamos dispuestos a ofrecer un ambicioso acuerdo de libre comercio, sin aranceles ni cuotas, para todos los bienes que entren en el mercado común y otro para los servicios. Además, si queremos que este beneficio sea real también necesitamos una asociación sólida en materia de cooperación judicial, de seguridad y defensa, de apoyo al orden multilateral, así como abordar cuestiones como la pesca, el transporte, la energía y los servicios financieros. Pero nuestra oferta no puede hacerse a cualquier precio. Permítanme que sea clara. El Reino Unido tiene que garantizar una competencia leal, autorizar el acceso de las flotas europeas a sus aguas y mantener su compromiso con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuanto al cumplimiento de sus sentencias. Además, exigiremos que España tenga la última palabra en los debates entre la Unión Europea y el Reino Unido que afecten a Gibraltar, tal y como ha sido ratificado en las directrices de la Comisión. Nuestro éxito en las negociaciones dependerá de si somos capaces de hacer prevalecer la que ha sido hasta ahora nuestra mejor arma la unidad. Solo con la Comisión como única interlocutora con el Reino Unido, y con la plena implicación de este Parlamento para la aprobación última, podrá la Unión Europea preservar el nivel de unidad alcanzado hasta ahora. Juntos hemos logrado proteger la integridad del mercado único, la Unión Aduanera y las cuatro libertades —incluyendo la libre circulación de los ciudadanos—. No olvidemos que nuestro proyecto se articula sobre la base de un compromiso con valores que son exactamente los contrarios a los manifestados por algunos líderes británicos, impregnados de nacionalismo y de una falsa idea de superioridad.